Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Madame la Commissaire, mes chers collègues, l'Union européenne renoue avec la croissance au troisième trimestre 2009, ce qui pourrait nous laisser croire que le pire est derrière nous.

Je pense que le débat doit désormais porter sur l'adaptation de cette stratégie de Lisbonne à cette période trouble. Nos concitoyens attendent de l'Europe et on le voit sur le terrain tous les jours des solutions à la crise de l'emploi. Sachons ne pas les décevoir.